Preto je potrebné rešpektovať aj ročný limit na poskytovanú pomoc zo zdrojov Únie stanovený na 500 miliónov EUR a usilovať sa o to, aby potravinová pomoc bola efektívne a zmysluplne distribuovaná tak, aby sa dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú.